La Thaïlande est le théâtre d'affrontements récurrents depuis le renversement, par un coup d'État militaire, de l'ancien premier ministre Shinawatra, frère de l'actuelle première ministre. Le vieux parti démocrate, à la tête de l'opposition, n'exige d'ailleurs aujourd'hui plus de nouvelles élections qui remettraient sans doute la même majorité en place, mais un gouvernement de technocrates, nommé par le roi et son entourage. C'est là qu'est le piège, car ce qui en jeu aujourd'hui en Thaïlande, c'est la démocratie et la légitimité populaire. Le fait de vouloir remplacer un gouvernement élu, qui bénéficie d'un fort soutien populaire, par un gouvernement, fût il de sages, est une mise en cause de la démocratie. La Thaïlande n'a d'ailleurs pas réellement de tradition démocratique.

Notre résolution appelle donc à davantage de démocratie en Thaïlande.